Herr Präsident! Die heutige Diskussion findet vor dem Hintergrund der Wirtschafts und Finanzkrise statt, in deren Folge Menschen um ihre Existenzgrundlage, um ihre Rechte und um ihre Demokratie gebracht werden, und vor dem Hintergrund, dass weltweit Tausende von Menschen, vor allem Kinder, hungers sterben. Wenn gespart werden soll in Europa, dann sollte an den Rüstungs und Verteidigungsausgaben gespart werden. Denn Verteidigung heißt Verteidigung gegen territoriale Angriffe, und es ist schön, dass wir sagen können Ja, da können wir sparen. Aber selbst wenn ich mich in die hier vorherrschende Logik hineinbegebe, also von einem sehr hohen Verteidigungsbedarf ausgehe, sieht es danach aus, dass hier unter dem Deckmantel des Kostendrucks ein höherer Rüstungsstand erreicht werden soll und der Rüstungsindustrie bessere und stabilere Verdienstmöglichkeiten verschafft werden sollen. Ich denke, dass das Szenario einer bedrohten Verteidigungsfähigkeit aufgebauscht wird. Ich möchte hier auch erwähnen, dass es nicht wahr ist, dass Kürzungen im Verteidigungsbereich zu mehr Arbeitslosigkeit führen. Das stimmt einfach nicht. Aber hohe Verteidigungsausgaben verbrauchen nicht nur Unsummen, die woanders gebraucht werden. Die Vorschläge in dem Bericht von Herrn Lisek bedeuten zudem eine Gefahr für die Demokratie, etwa durch den nicht demokratisch kontrollierbaren Athena Mechanismus oder die Vermischung von Zivilem und Militärischem. Wir werden gegen diesen Bericht stimmen. Und wir die Vereinigte europäische Linke haben eine Minderheitenansicht eingereicht, die unter anderem unsere Forderung nach radikaler Abrüstung und einer rein zivilen EU enthält.